Je prends bonne note de votre volonté de demander aux entreprises d'avoir un comportement respectueux des populations.

Est ce que cela veut dire que votre groupe votera dorénavant en faveur des propositions qui sont faites sur la diligence raisonnée des entreprises qui agissent aujourd'hui dans ces pays?